Alle diese Dinge sind unwahrscheinlich wichtig.

Aber nicht immer klappt das so gut, wie wir es uns wünschen.

Kroatien das möchte ich noch einmal betonen unser neuer Mitgliedstaat seit heute, hat auch relativ frühzeitig unterzeichnet, und natürlich wollen wir, dass das noch viele mehr machen. Alle Schiffe, die in EU Häfen einlaufen, sollten kontrolliert werden. Die Inspektoren brauchen natürlich eine Qualifikation.

Vollkommen richtig!

Und als Letztes Der Seeleute Beruf ist ein in Zukunft wichtiger und sehr viel gebrauchter Beruf. Darum müssen wir die Attraktivität dieses Berufs erhöhen. Darum nochmals an alle Mitgliedstaaten Bitte unterzeichnen Sie dieses Abkommen!